Z drugiej strony mamy świadomość tego, że umowa może przyczynić się do wylesiania być może najcenniejszych zasobów leśnych świata, rezerwuaru bioróżnorodności, czyli lasów amazońskich, które są wycinane, padają ofiarą pożarów, w większości z premedytacją zaprószanych, by zyskać miejsce pod uprawy, również na paszę. Proponuje się, by umowa handlowa z państwami Mercosuru została wykorzystana do wyegzekwowania przestrzegania przez te państwa zapisów porozumienia paryskiego i wstrzymania wylesiania Amazonii.

Czy umowa z Mercosurem pozwoli wyegzekwować od naszych partnerów poziom redukcji wykorzystania pestycydów, środków ochrony roślin, nawozów, jaki proponuje nowy zielony ład, a tym samym spełnianie kryteriów dobrostanu zwierząt, bezpieczeństwa żywności, jakie musi spełniać rolnik francuski, niemiecki czy polski?

Wiemy chociażby, że europejskie banki inwestują miliony w południowoamerykańskie niespełniające kryteriów równoważności rolnictwo. Dlatego być może warto przyjąć inne podejście. Wpierw standardy, potem umowa, tak jak jest to w przypadku akcesji nowych państw kandydujących do Unii Europejskiej.